În acest an, manifestările separatiste ale extremiștilor maghiari din Transilvania, organizate cu ocazia Zilei Naționale a Ungariei, au fost marcate de un radicalism îngrijorător, în special din cauza sprijinului și declarațiilor reprezentanților la vârf ai statului maghiar și ale unuia dintre vicepreședinții Parlamentului European.

În acest context, gesturi provocatoare, ca recenta spânzurare simbolică de către un extremist maghiar a eroului luptei românilor ardeleni pentru drepturile naționale la 1848, nu fac decât să amenințe conviețuirea pașnică. Condamn cu fermitate aceste manifestări extremiste, cer autorităților române să treacă de la complicitatea politicianistă, la măsuri legale, și lansez un apel forurilor europene să acționeze pentru oprirea escaladării urii etnice și a separatismului teritorial într o regiune în care rănile trecutului au șansa unică de a se închide sub semnul valorilor europene.